Anul trecut, în decembrie, Uniunea Europeană și a luat un angajament istoric pentru reducerea emisiilor de carbon, confirmându și astfel statutul de lider în eforturile de combatere a schimbărilor climatice. Putem fi mândri de rolul jucat de Parlamentul European prin adoptarea unei legislații care conține nu numai reducerea nivelului de poluare, ci și măsuri concrete prin care pot fi atinse aceste angajamente, având drept rezultat stabilirea creșterii temperaturii globale. În cazul negocierilor de la Copenhaga, din luna decembrie, trebuie să obținem angajamente ferme în vederea reducerii emisiilor și a suportului financiar acordat țărilor din lumea a treia pentru atenuarea și adaptarea la schimbările climatice. Dar o legislație referitoare la schimbările climatice nu poate fi adoptată în Statele Unite înaintea Conferinței de la Copenhaga, deci administrația Obama va lupta pentru a conduce negocierile, însă fără un mandat clar.